Según la versión oficial del Gobierno cubano, su muerte es debida a una pancreatitis, pero según la disidencia interna cubana, la muerte de Juan Soto fue debida a una paliza de la policía del régimen comunista castrista. Guillermo Fariñas, Premio Sájarov de los Derechos Humanos el año pasado, ha acusado al régimen cubano de la muerte de Juan Soto, especialmente al primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro.